Le due installazioni di Mosca costituiscono però la risposta all'avvio della costruzione dello scudo antimissile che gli USA hanno schierato in Polonia e Repubblica Ceca, dotato di radar e missili avanzatissimi, ufficialmente per intercettare eventuali missili balistici lanciati dall'Iran. La decisione di abbandonare il trattato INF annunciata da Trump sembra nascondere motivazioni anche diverse. Per Washington denunciare il trattato significa soprattutto premere per nuovi negoziati con Mosca, da allargare però anche a Pechino, vera potenza strategica emergente. La denuncia del trattato scatenerebbe una nuova corsa al riarmo atomico e balistico simile a quella voluta da Reagan, costringendo Russia e Cina a fare altrettanto per minare le loro economie, costringendole a investire nella difesa più di quanto potrebbero e vorrebbero. Ci sono poi aspetti non strettamente militari che Trump sembra voler perseguire. La Casa Bianca pare spingere per un'escalation della tensione con la Russia per compattare un'Europa sempre più lontana, rilanciando la protezione offerta dall'ombrello atomico missilistico americano.